Me veseli, da smo prišli do te točke, žal nekateri še vedno ne razlikujejo med prostovoljnimi gasilci pa poklicnimi ampak v redu, gremo naprej. V poslanski skupini SMC Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu podpiramo, saj bo pripeljal do izpolnitve stavkovne zaveze tretje točke stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan med vlado doktor Mira Cerarja in s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije. Ta je določil, da bo Ministrstvo za obrambo v začetku leta dva tisoč osemnajst vložilo v postopek Predlog dopolnitve Zakona o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje dodatka za stalnost, in sicer tako, da bo položaj poklicnih gasilcev primerljiv z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami. Vlada doktor Cerarja je obljubil tudi držala in predlog zakona, kot ga imamo danes na mizi, je takrat v postopek v državnem zboru vložila na začetku leta dva tisoč osemnajst, vendar pa je poslanska skupina SDS takrat vložila svoj Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu na isti dan zgolj nekaj ur pred vladnim predlogom. S tem je seveda namenoma blokirala sprejetje vladnega zakona, tako žal do obravnave takratnega vladnega predloga ni prišlo, saj se je mandat v prejšnjem mandatu državnega zbora zaključeval, zato je trenutna vlada enak predlog zakona januarja letos vložila ponovno. S predlagano dopolnitvijo bi poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistematizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva, pripadal za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost v višini določeni z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Pri tem bi bili poklicni gasilci upravičeni do poračuna nastale razlike pri izplačilu dodatka od prvega januarja dva tisoč osemnajst dalje. S tovrstno dopolnitvijo bi torej dosegli cilj, da se glede pravice do izplačila dodatka za stalnost izenačijo primerljive poklicne skupine, saj po trenutno veljavnih zakonskih določbah primerljivi uniformirani poklici, na primer policisti cariniki, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe na področju izvrševanja kazenskih sankcij pridobijo pravico do izplačila, dodatka za stalnost že po petih letih opravljanja operativnih nalog. Poklicni gasilci so namreč po sedanji ureditvi do izplačila tega dodatka upravičeni šele po desetih letih. Hkrati se z dopolnitvijo zakona določa, da se javnemu uslužbencu, ki je primeščen premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto za določitev dodatka za stalnost, šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost, kar seveda podpiramo. Ob tem pa razumemo tudi zaskrbljenost predstavnikov občin, ki opozarjajo na vprašanje financiranja, saj bo to bremenilo prav proračune občin. Če povemo konkretno v številkah, za vseh štirinajst zavodov na področju gasilskoreševalne dejavnosti so finančne obremenitve na letni ravni ocenjene na približno sto štiriinštirideset tisoč petsto evrov. Sredstva za leto dva tisoč devetnajst so zagotovljena. Za leto dva tisoč osemnajst pa naj bi bilo treba zagotoviti dodatna sredstva. Zato smo v poslanski skupini SMC na seji Odbor za obrambo podprli sklep, s katerim vladi predlagamo, da preuči možnost refundacije finančnih sredstev občinam, ustanoviteljicam poklicnih gasilskih enot za izvedbo te obveznosti. Za zaključek naj ponovno izpostavim, da smo se in se bomo v poslanski skupini SMC tudi v prihodnje ves čas zavzemali za izboljšanje stanja na področju gasilstva kot pomembne humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, vključno z izboljšanjem statusa in pravic, tako poklicnih kot tudi prostovoljnih gasilcev. K temu bo ta dopolnitev zagotovo pripomogla, zato jo bomo seveda v naši poslanski skupini podprli.